Meine Aufgabe ist es, die Stellungnahme des Industrieausschusses kurz zu erläutern. Wir sind mit dem Vorschlag der Kommission von Anfang an im Wesentlichen einverstanden gewesen.

aufgefordert, die Entwicklung des globalen marktbasierten Mechanismus CORSIA voranzutreiben. Womit sich der Ausschuss nicht befasst hat, das ist ein Punkt der Einigung Vorbehaltlich dieser Überprüfung wird der lineare Reduktionsfaktor auch für den Luftverkehrssektor eingeführt.